Signor Presidente, onorevoli colleghi, si moltiplicano in queste ore gli appelli alla Turchia, affinché cessi l'aggressione brutale alla Siria, un paese che ha già sofferto duramente e che di certo non può subire ulteriori sofferenze.

Il gruppo ID chiede una ferma condanna dell'Unione europea, che ha persino finanziato il governo di Erdogan con i soldi dei contribuenti europei, nel tentativo, ahimè invano, di proteggere quei profughi siriani che scappavano dall'Isis e dalla guerra civile. Oggi probabilmente è anche grazie a quei soldi che la Turchia può bombardare la Siria. L'Unione europea troppo spesso è mossa da un ingenuo ottimismo e quello della Turchia ne è l'emblema. È evidente che qualcosa di profondo va rivisto nel progetto europeo.